júní nítján hundruð níutíu og sex um umgengni um nytjastofna sjávar með síðari breytingum fyrsti minni hluti teldi eðlilegt að lögin tækju gildi eigi síðar en fyrsta janúar tvö þúsund og níu og tekið yrði saman sérstakt yfirlit af hálfu fiskistofu fyrir miðjan febrúar tvö þúsund og níu um hvernig til hefði tekist með það markmið að koma fiski sem fyrirhugað væri að selja á ferskfiskmarkaði erlendis til sölu á innanlandsmarkaði tilgangur frumvarpsins er einmitt sá að auka framboð á ferskfiski til innlendrar fiskvinnslu það er mat fyrsti minni hluta að til þess að ná því markmiði að gera innlenda fiskkaupendur jafnsetta þeim sem bjóða í fisk á erlendum ferskfiskmörkuðum væri eðlilegt að setja stýrireglu regla þessi ætti að byggjast á því að ef ásett lágmarksverð eiganda fiskaflans það er útgerðar sem ávallt hefur verið einhver x prósenta reyndist hærri en söluverð fisksins á erlendum ferskfiskmarkaði yfir eins mánaðar tímabil verði viðkomandi útgerð óheimilt að skrá lágmarksverð næstu tvo mánuði á sinn ferskfisk sem flytja á úr landi eigandi fisksins það er útgerðin verður þar með að una því næstu tvo mánuðina að sætta sig við hæsta verð sem berst í aflann eins og aðrir seljendur ferskfisks á mörkuðum undanþáguheimild ráðherra frá þessum skyldum ætti því að fella út úr frumvarpinu frumvarpinu er ætlað að auka atvinnumöguleika fiskvinnslufyrirtækja og fiskvinnslufólks ekki mun veita af eins og nú árar þau fimmtíu og sex þúsund tonn af fiski sem flutt voru út óunnin á síðasta ári gætu ef þau væru unnin hér á landi aukið atvinnu í fiskvinnslu og einnig aukið verðmæti útflutnings á sjávarfangi ferskfiskverð erlendis getur stundum verið hærra en hér og ætti fyrirkomulag lágmarksverðs sem tekur mið af hæsta verði erlendis að best verð gefa verði nýttir enda verð stundum afar hátt til dæmis um jól og áramót og páska of hátt lágmarksverð getur orðið til þess að innlend tilboð ná ekki lágmarksverði útgerðar og fiskurinn þar með ávallt farið úr landi í ljósi þess sem hér hefur verið rakið gerir fyrsti minni hluti þá tillögu að inn í lögin verði sett ákvæði sem kveður á um að ákveðið lágmarksverð útgerðar megi ekki vera hærra yfir mánaðartímabil en nemur fimmtán prósent mun á útgefnu lágmarksverði útgerðar og því brúttóverði sem fékkst fyrir fiskinn á erlendum uppboðsmarkaði ferskfisks undanfarinn mánuð verði meiri munur en ofangreind fimmtán prósent þarf viðkomandi útgerð að una því að fá

vegna skyldu til uppboðs á innlendum ferskfiskmarkaði næstu tvo mánuði fyrsti minni hluti leggur til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi breytingu á eftir þriðja málsl annars efnismgr fyrstu grein komi tveir nýir málsliðir svohljóðandi ákveðið lágmarksverð útgerðar má ekki vera hærra yfir mánaðartímabil en nemur fimmtán prósent mun á útgefnu lágmarksverði útgerðar og brúttóverði sem fékkst fyrir fiskinn á erlendum uppboðsmarkaði undanfarinn mánuð verði meiri munur en fimmtán prósent verður viðkomandi útgerð óheimilt að setja lágmarksverð á afla sinn vegna skyldu til uppboðs á